Sie, Herr Kommissar, halten das Rechtsstaatsprinzip ja wie eine Gloriole vor sich hin

Aber wenn es in der Europäischen Union darauf ankommt, wird der Vertrag nicht eingehalten.

Madame Lagarde hat gesagt Wir mussten die Verträge brechen, um den Euro zu retten. In der Währungsunion wird nicht rechtsstaatlich gehandelt, sondern opportunistisch. Was müssen wir jeweils tun, um den Euro zu retten?

Aber das ist keine Geldpolitik. Das ist der Versuch, die Eurozone mit falschen Mitteln zusammenzuhalten, und das sehen Sie immer wieder. Heute Morgen haben Sie davon gesprochen, dass die Europäische Union vor großen Krisen steht. Ja, wir sind dabei, diese Krisen über diese Politik zu produzieren.